Éppen ezért az Európai Uniónak fel kell lépnie a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, különösképpen azért, mert az Európai Unió a világ egyik legnyitottabb kereskedelmével rendelkező partner, és sajnos egyre többen vannak olyanok, akik szinte már rászoknak arra, hogy az Európai Unióval szemben tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatokat alkalmazzanak. Különösképpen ilyen a dömping, valamint a nyersanyag és az energiaáraknak a torzítása, gondoljunk például a ritka földfémekkel kapcsolatos feszültségekre.

Következésképpen sokkal hatékonyabban kell használni a kereskedelemi, védelmi eszközöket, be kell vonni az ilyen eljárásokba a lehető legnagyobb mértékben a kis és közepes vállalkozásokat, alkalmazni kell a büntetővámokat az úton levő termékekre is, hogy ne lehessen megkerülni a megtorló intézkedéseket, és különösen a nyersanyag és energiakérdésekben elrettentő hatású vámokat kell alkalmazni, amelyeknek megtorló jellegűeknek kell lenniük azért, hogy elvegyék a kedvét mindenkinek, aki ilyesmiben töri a fejét.